Monsieur le Président, tout d'abord, j'aborderai les industries culturelles et créatives. En tant que rapporteure de la commission de l'emploi et des affaires sociales, je voudrais souligner le rôle important que jouent la culture et la créativité dans l'économie européenne et pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, pour une société basée sur la connaissance et l'innovation, ainsi que le potentiel de création d'emplois qu'elles représentent. Dans ce rapport, une attention particulière est portée aux conditions de travail dans ce secteur, notamment la discontinuité des revenus et la précarité des relations de travail qui appellent une réflexion approfondie pour tenir compte des spécificités, par exemple en luttant contre les discriminations en matière de rémunération, et pour améliorer l'adéquation entre emploi occupé et niveau de qualification. Nous souhaitons améliorer l'accès des jeunes et des plus vulnérables à la culture et au contenu créatif, encourager la mobilité, promouvoir la diversité culturelle, l'utilisation et la diffusion des logiciels libres et des standards ouverts. Nous soulignons, enfin, le rôle de la formation tout au long de la vie dans ce secteur qui connaît des mutations rapides.

Les jeunes Européens sont dans la galère qu'il s'agisse d'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement, aux services sociaux, ils subissent un véritable bizutage social. Nous devons leur redonner confiance en l'avenir avec des réponses adaptées et ambitieuses. Je me réjouis que ce texte ne considère pas l'inclusion des jeunes juste par le prisme de l'emploi, mais également à travers celui de l'éducation et de la formation.

Notre rapport souligne aussi l'idée de la mobilité qui doit être accessible à tous et je m'en réjouis. Aujourd'hui, la mobilité concerne essentiellement les étudiants, mais elle doit être encouragée pour tous, les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle. Il serait regrettable de diviser les jeunes Européens entre une élite éduquée, polyglotte, confiante dans l'avenir, et une catégorie de jeunes laissés pour compte sous prétexte qu'ils n'ont pas fait ce bac 5 ou alors parce qu'ils n'exercent que des activités manuelles. Je suis particulièrement heureuse que nous appelions dans ce texte à éliminer les discriminations liées à l'âge en ce qui concerne l'accès au régime de protection sociale. Je le demande ici, et évidemment, je pense que le dispositif du revenu minimum est un élément clé pour garantir l'autonomie des jeunes. Notre rapport insiste sur la principale précaution des jeunes à être autonomes, à avoir accès notamment aux soins de santé et à disposer d'un logement décent à un prix raisonnable.